Cela étant, il est vrai qu'il y a eu d'intenses négociations depuis février et que l'on est ainsi parvenu à un accord en première lecture sur les deux propositions présentées par la Commission à la fin de

Deprez. Je remercie toutes les parties d'être arrivées à un texte qui nous paraît respectueux des prérogatives institutionnelles de la Commission et, en même temps, qui apparaît comme une réponse aux attentes légitimes des États membres et du Parlement. Mais je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle, limitée dans son champ d'application et dans le temps, et que la compétence exclusive de la Communauté dans les matières concernées doit, en tout état de cause, continuer d'être respectée.

Deprez y ont fait allusion aux règles afférentes aux divorces, à la garde des enfants, aux droits de visite, aux obligations alimentaires et aux situations pénibles qui peuvent se produire faute d'une législation universellement applicable à ces matières, au niveau international. La proposition sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles pourra aussi avoir un effet positif sur la résolution de problèmes très concrets, très spécifiques, comme ceux liés, par exemple, aux trafics routier et fluvial, ainsi qu'à la gestion d'aéroports situés aux frontières de plusieurs États, comme l'aéroport de Bâle Mulhouse Fribourg. Cela étant, il s'agit d'une autre application de ce cadre institutionnel, qui doit, encore une fois, rester exceptionnelle. Je remercie, en tout cas, les rapporteurs des commissions JURI et LIBE pour le travail accompli, et je les remercie aussi de leur compréhension, qui a permis de parvenir à cet accord avant la fin du mandat de ce Parlement.

Je salue l'implication croissante du Parlement dans le domaine de la justice pénale, non seulement en ce qui concerne l'action législative, mais aussi en ce qui concerne la conception de l'avenir de l'espace européen de la justice pénale. Merci, Madame Pagano, d'avoir ainsi apporté votre soutien au travail qui est le nôtre en ce moment, puisque nous préparons le programme de Stockholm et que nous publierons une communication qui contiendra

et tout cela esquisse un véritable espace de justice pénale. Le rapport fait également état des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle et il est vrai qu'il faut veiller à la transposition et à l'application cohérente et complète des nombreux instruments existants qui sont basés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Mais il est vrai qu'il ne peut y avoir de reconnaissance mutuelle si l'on ne renforce pas la confiance mutuelle entre autorités judiciaires des États membres. C'est vraiment l'ingrédient premier de la reconnaissance mutuelle. Je remercie dès lors le Parlement européen de prôner la création d'une véritable culture judiciaire commune, comme vous venez de le dire, Madame Pagano. Vous avez insisté à juste titre sur le développement de la formation des professions judiciaires, de la formation aux mécanismes européens, des relations avec la Cour de justice, de l'utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle, de la coopération judiciaire, du droit comparé.

Évidemment, on utilisera aussi le forum de la justice, qui est un lieu de rencontre des différents réseaux de professionnels de la justice, qui joue un rôle essentiel dans la prise de conscience, par les praticiens, de la dimension européenne de leur action et, avec l'aide de l'Union, eh bien, ces praticiens doivent

La Commission est aussi d'accord avec la proposition avancée dans le rapport vraiment, merci d'un mécanisme d'évaluation qui ne soit pas seulement limité à la transposition des instruments de l'Union, mais qui couvre plus généralement l'état de justice dans les États membres. Quelle efficacité, quelle rapidité, quel respect des garanties de la défense? Sur ce sujet, les travaux ont déjà débuté avec l'idée, lancée par le ministre de la justice des Pays Bas, de créer un mécanisme d'évaluation sur l'état de fonctionnement de la justice, sur le respect des principes de l'état de droit, tout en utilisant, bien sûr, le matériel existant et en apportant une valeur ajoutée en termes de suivi politique. Ces évaluations permettraient de faire des recommandations. En outre, la Commission est favorable à une implication accrue du Parlement européen dans ses mécanismes d'évaluation.

Et puis, vous évoquez la transposition de la nouvelle décision Eurojust. Là aussi, nous sommes d'accord sur l'approche suggérée par le rapport, sur l'utilité d'un plan de mise en œuvre et de réunions d'experts avec les États membres. C'est grâce à cela que nous obtiendrons la mise en œuvre rapide de la nouvelle décision Eurojust. Enfin, le rapport insiste sur l'utilisation à bon escient des nouvelles technologies. On a lancé la stratégie européenne e justice destinée à exploiter le potentiel des technologies d'information et de communication dans le domaine de la justice. Voilà, je ne peux que remercier le Parlement européen pour son travail et pour les réflexions qu'il nous apporte dans ce domaine.

qui ont, à juste titre, le droit de bénéficier d'une justice de qualité, quel que soit l'État membre où ils se trouvent.